Gazele de șist sunt o temă importantă a Uniunii Europene, ce privește atât protecția mediului, cât și dezvoltarea economică și facturile populației. Am avut recent ocazia să participăm la îmbunătățirea legislației de mediu privind gazele de șist. Am reușit să adoptăm obligativitatea studiilor de evaluare a impactului de mediu atât în cazul explorării, cât și în cazul exploatării, astfel încât orice operațiune să se desfășoare în condiții de maximă prudență și siguranță pentru mediu și pentru oameni. M am numărat printre inițiatorii amendamentelor ce au introdus această obligativitate strictă. În schimb, mulți colegi de la PDL au votat împotriva acestora, adică au refuzat să susțină măsuri sporite de siguranță și protejare a mediului pentru proiectele de gaze de șist. Pe de altă parte, la București, tot aceștia susțin cu ipocrizie cauza protestelor împotriva explorării și exploatării, sperând probabil că nimeni nu va sesiza diferența dintre votul oficial de la Strasbourg și discursul mincinos de acasă.